Elnök Asszony! Az Európa Tanács nemzeti kisebbségek védelméről szóló keretegyezményének tanácsadó bizottsága jelentésében számos megoldatlan problémát tárt fel a Romániában élő nemzeti kisebbségek jogainak érvényesülésére vonatkozóan. Tételesen felsorolja azokat a jogsértéseket és hatósági vegzálásokat, amelyek a nemzeti kisebbségek mindennapjait jellemzik, külön kitérve a folyamatos magyarellenes uszításokra, amelyek a román nyelvű média és egyes politikusok részéről érkeznek. Az ET megállapításai megfelelnek a valóságnak, és az elmúlt 10 évben a jelzett problémákra itt ebben a házban is felhívtuk a figyelmet. A jelentés kétségkívül rámutat a tényre Romániában nem oldották meg a nemzeti kisebbségek problémáit és az ország távolról sem tekinthető mércének, ami a kisebbségi jogok érvényesülését illeti.

Itt az idő, hogy az uniós intézményrendszer is napirendre vegye a kérdést, hiszen nyilvánvaló egy uniós tagállam durván megsérti a csatlakozáskor vállalt, a kisebbségek védelmére vonatkozó kötelezettségeit.